Ten slotte, het Europees Parlement zit ook niet stil, u weet dat Voorzitter we hebben nu een werkgroep in huis die zich richt op godsdienstvrijheid. Ik mag daar covoorzitter van zijn. Ik zeg nogmaals tegen de hoge vertegenwoordiger wij werken graag met u samen om dat thema van godsdienstvrijheid uit te werken.